Maar we kunnen het toezicht op de financiële sector natuurlijk niet overlaten aan die ene journalist. Dat moet op alle niveaus goed zijn. En het heeft op alle niveaus gefaald. Zie het hemeltergende handelen van Ernst Young, dat fout op fout stapelde en interne klokkenluiders het zwijgen oplegde.

Een bedrijf van meer dan 20 miljard, een rolmodel voor fintech, is in elkaar gezakt. Dat had niet mogen gebeuren, en het is toch gebeurd.